Monsieur le Président, j'ai écouté avec beaucoup d'attention mon collègue Hénin décrire l'évolution des chemins de fer en Europe évolution à laquelle je souscris tout à fait. Ma question est la suivante pense t il que c'est à cause des réformes ferroviaires européennes, qui ont toujours été empêchées et annulées, ou que c'est précisément à cause de l'absence de réformes ferroviaires à l'échelle européenne que la situation calamiteuse qu'il a décrite s'est produite?